Wir sehen Enthüllungen über kriminelle Aktivitäten international operierender Banken, die Geldwäsche betreiben mit der Mafia, mit Terrorhelfern, mit Drogenbossen und mittendrin in diesem Vorgang sind die Deutsche Bank und die Commerzbank. Kriminelle machen sich hier zunutze, dass staatliche Aufsicht die ja eigentlich per se dafür geschaffen wurde, um solche Skandale abzuwenden nicht funktioniert. Banken haben offensichtlich auch nach der Finanzkrise kein Problem mit ihrem Verhalten, und politische Maßnahmen werden durch die vielen Schlupflöcher bedeutungslos. Und deshalb brauchen wir von den EU Mitgliedstaaten ein klares Ja zu einer zentralen europäischen Behörde gegen Geldwäsche ein klares Ja, das jetzt passieren muss und nicht noch viele Jahre dauern darf. Und wir brauchen ein klares Ja zur Umsetzung von bestehenden Vorschriften mit einem Rechtsrahmen, der in der EU harmonisch umgesetzt wird, ohne Ausreißer, die lieber ein Vertragsverletzungsverfahren abwarten und riskieren als etwas zu tun. Nur eine gemeinsame, bessere Koordination in Europa kann an diesem unethischen Filz etwas ändern und da müssen wir jetzt etwas tun.